Pane předsedající, otřesné zločiny páchané na ženách a dívkách pod rouškou válečných konfliktů jsou jasnou známkou toho, že jejich práva nejsou i přes veškeré dosavadní snahy dostatečně chráněna. Sexuální násilí ve formě masového znásilňování, obchod s lidmi a jiné formy sexuálního zneužívání stále patří k válečným taktikám v konfliktních regionech po celém světě.

Jednoznačně proto souhlasím s návrhy zpravodajky týkajícími se zavedení kodexu chování pro osoby sloužící ve vojenských a civilních misích, který jasně stanoví, že sexuální zneužívání představuje neospraveditelné a kriminální chování. Zavede přísné postihy, nulovou toleranci sexuálního zneužívání dětí, dívek a žen v ozbrojených konfliktech i v uprchlických táborech. Podporuji návrhy týkající se posílení účasti žen na vedoucích pozicích politického dialogu. Zastoupení žen v mezinárodních týmech a v civilních a bezpečnostních misích by se mělo stát základní podmínkou pro poskytnutí podpory v rámci mírového procesu.